borist hefur bréf frá varaformanni þingflokks samfylkingarinnar steinunni valdísi óskarsdóttur dagsettu í dag nítjánda maí með ósk um mannabreytingar í nefndum svo hljóðandi þingflokkur samfylkingarinnar hefur ákveðið í samræmi við

úr heilbrigðisnefnd og tekur sæti í fjárlaganefnd ef engar athugasemdir eru verða þessar breytingar á skipan fjárlaganefndar og heilbrigðisnefndar